C'est à eux que nos premières pensées doivent évidemment aller, ainsi qu'aux agriculteurs qui sont dans une grande difficulté que l'on peut parfaitement comprendre. Trois points premièrement, nous défendons le principe de précaution. Il a été appliqué ici, nous ne pouvons pas nous en plaindre, et il faut évidemment en assumer les conséquences. La priorité Peter Liese l'a rappelé tout à l'heure ce sont évidemment les êtres humains, avant les questions économiques, que l'on peut toujours traiter. La mort, malheureusement, est définitive. Deuxièmement, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Mme McAvan sur l'importance de la traçabilité. Nous discutons d'étiquetage aujourd'hui. Il est absolument fondamental que cet étiquetage soit complet, que la traçabilité puisse permettre de savoir d'où viennent les produits. Troisièmement, sur la question absolument essentielle du fond du problème, il nous faut admettre que nous ne savons pas tout, admettre que nous sommes dans l'incertitude scientifique, admettre effectivement que, parfois, nous sommes dans l'ignorance. Nous ne pouvons pas tout savoir. On ne peut pas à la fois contester ceux qui ont pris des décisions et considérer qu'il faut attendre.